Hvala za besedo, predsedujoči. Še enkrat lep pozdrav vsem. Odbor za delo, družino, socialne zadeve, invalide je na peti seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki ga je državnemu zboru predložila vlada, s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika državnega zbora je sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato ga je tudi odbor obravnaval na podlagi stodvainštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora. Odbor je prejel naslednje gradivo: predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Državnega sveta, vložene amandmaje kvalificiranih predlagateljev, pojasnila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti na pripombe Zakonodajno-pravne službe. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Odboru je bilo posredovane mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika in dala pripombe načelne in konkretne narave. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki k vsebini predlaganih sprememb in dopolnitev nima pripomb in predlog zakona podpira. V poslovniškem roku so se s strani kvalificiranih predlagateljev bili vloženi amandmaji, ki jih je odbor sprejel. Predstavnica predlagatelja je predstavila predlog zakona, predstavnica ZPS je povedala, da je vloženih amandmajih koalicija upoštevala veliko večino zakonodajnotehničnih pripomb. Opozorila pa je na pojasnilo k šestemu členu členu predloga zakona glede dopolnitve tretjega odstavka šestnajstega člena zakona in pri tem poudarila, da je potrebno ločiti med odvzemom dovoljenja in izbrisom dovoljenja. V krajši razpravi so razpravljavci opozorili na kadrovske kapacitete sodišč v povezavi s preusmeritvijo pristojnosti centrov za socialno delo na sodišča, na katera je prenesena stvarna pristojnost za odločanje o namestitvi otroka v rejništvu in na razloge, zaradi katerih se vse več rejnikov ne odloči za rejništvo kot poklic. Podana je bila tudi pobuda, da se rejnikov rejnikom dodeli več pristojnosti, ki bi, omogočile lažjo komunikacijo. Pripravljen je dopolnjen predlog zakona, v katerega so vključeni vsi amandmaji. Hvala lepa.